Credo che vadano respinte, non solo con una dichiarazione del Parlamento ma con la nostra azione quotidiana. L'Europa e la Lombardia, la civile Lombardia, la civile Italia, la civile Europa hanno tutti gli anticorpi per poter dire che noi siamo oltre queste divisioni, che crediamo nei diritti umani e vi crediamo ogni giorno, con ogni scelta che facciamo in questo Parlamento.